Je třeba podporovat vazby na Evropu a tím oslabovat vliv Ruska v této zemi. Na druhou stranu, během té debaty tady jasně padla některá fakta, která mě znepokojují. Chování prezidenta Igora Dodona, který je výrazně proruský, který prosazuje některé reformy a např. chce také změnit vlajku Moldavska. Jsou zde věci, jako je samotná vláda, která je výrazně v rukou oligarchů. Je zde jedna miliarda EUR, která se ztratila. Tedy já jsem pro podporu, jsem i pro finanční podporu, ale prosím velmi obezřetně. Musíme mít jistotu, že opravdu tamní vláda provádí konkrétní reformy, ty reformy vyhodnocovat a pak můžeme uvolnit určité peníze. Jsem pro podporu proevropské opozice, kterou vede paní Maja Sandu, to je podle mě záruka. Tito lidé by mohli navrátit Moldavsko na cestě do Evropy.